90. Auténticas tramas, en las que estaban implicados religiosas, médicos y funcionarios en sus inicios, tramas cargadas de ideología, donde se robaba a los hijos de presas políticas y mujeres republicanas para dárselos a familias conservadoras. Estas tramas pronto se convirtieron en tramas puramente económicas, como atestigua Fernando Tena, un sociólogo y experto en este drama histórico. Se creían con la autoridad moral para decidir sustraer los bebés a madres sin recursos y dárselos a familias convencionales. Ahora, hace cerca de un año, se ha comenzado a ver la luz gracias al incansable trabajo de las asociaciones de niños robados, a las que quiero expresar mi máximo respeto y animar a que continúen su trabajo. Exijo al Gobierno de España que vele por que se haga justicia en cada uno de los casos y a la Unión Europea que continúe con sus esfuerzos en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Termino, señor Presidente, con una frase el tiempo apremia. Hay muchos padres y madres que no van a tener la oportunidad de encontrar a sus hijos.